Voorzitter, de PVV heeft zich sinds de oprichting verzet tegen de manier waarop de toetreding van al deze landen heeft plaatsgevonden.